Pani Przewodnicząca!

Trzeba pamiętać o tym, że wprowadzanie takiego systemu jest trudne i kosztowne, zwłaszcza dla małych gospodarstw rolnych, dla niewielkich producentów.

Co do kwestii oznaczania wołowiny, zwracam uwagę na ważną poprawkę, która mówi o potrzebie informowania i znakowania mięsa pochodzącego ze sklonowanych zwierząt.